Provera pour continuer cette discussion.

Nous voulons une méthode, nous voulons des critères, nous voulons mesurer des améliorations en matière de démocratie et de droits de l'homme et nous voulons vraiment du vrai plus pour plus, qui puisse se peser et se mesurer.